Az év azonban akkor lesz igazán sikeres, ha az európai polgárok azt látják, hogy a jogaikat valóban érvényesíteni tudják, hogy az európai uniós intézmények komolyan veszik saját alapelveiket, értékeiket. Valóban szabadon élhetnek e a polgárok azokkal a jogokkal, hogy másik országban dolgozhassanak képzettségük elismerése mellett? A diszkriminációmentességhez való jog valóban mindenkire vonatkozik e, azokra is például, akik romaként keresik a boldogulásukat egy másik tagállamban? Komolyan veszi e az Európai Unió a demokratikus jogok garantálását, és felemeli e a szavát, ha sérül a demokrácia valamelyik tagállamban, és az emberek nem élhetnek demokratikus jogaikkal?